frú forseti ég þakka fyrir tækifærið til að fá að flytja hér skýrslu um nýgenginn dóm hæstaréttar það sem nokkuð ótvírætt virðist mega lesa út úr dómi hæstaréttar númer sex hundruð tvö þúsund og ellefu er að í fyrsta lagi staðfestir dómurinn að vextir seðlabanka íslands séu sá grunnur sem miða beri við við endurútreikning

og frá upphafi í dómnum í gær er í þriðja kafla fjallað um þetta atriði og þar segir meðal annars með leyfi forseta í forsendum dóms hæstaréttar sextánda september tvö þúsund og tíu í máli númer fjögur hundruð sjötíu og eitt tvö þúsund og tíu kom meðal annars fram að umsamin vaxtakjör af gengisbundnu láni hefðu ekki getað komið til álita nema í tengslum við gengistryggingu þess sem fyrir lægi að óheimilt hefði verið að kveða á um síðar segir vegna þessa væri óhjákvæmilegt að ógildi ákvæðisins um gengistryggingu leiddi til þess að líta yrði með öllu fram hjá ákvæðum samningsins um vaxtahæð í samningnum væri hins vegar ákveðið að skuldin bæri vexti var komist að þeirri niðurstöðu að um þá skyldi fara eftir fjórðu grein

í forsendum hæstaréttardómsins fjórtánda febrúar tvö þúsund og ellefu var berum orðum sagt að fyrrgreindur dómur réttarins sextánda september tvö þúsund og tíu hefði fordæmisgildi við úrlausn ágreinings aðilanna um vexti af skuldbindingum samkvæmt lánssamningum þeirra með þessu var fallist á með varnaraðila að skuld sóknaraðila samkvæmt skuldabréfi númer sjö hundruð og tólf þúsund níu hundruð áttatíu og sex skyldi bera allt frá upphafi vexti samkvæmt fjórðu grein samanber þriðju grein laga númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt það er seðlabankavextina um þetta voru allir sjö hæstaréttardómararnir sammála í gær hæstiréttur rekur sömuleiðis þá meginreglu kröfuréttar að kröfuhafi sem fengið hefur minna greitt en hann á rétt til í lögskiptum aðila eigi viðbótarkröfu á hendur skuldara um það sem vangreitt er og að tilkalli slíkrar viðbótargreiðslu eigi sér örugga stoð í dómaframkvæmd hæstaréttar af meginreglunni leiði að einungis við sérstakar aðstæður verði tilkalli kröfuhafa um viðbótargreiðslu hafnað á sú regla sér einnig stoð í dómaframkvæmd hæstaréttar

um seðlaendurreikning á grundvelli seðlabankavaxtanna geta með öðrum orðum verið undantekningar meðal annars um

í málinu sem hér um ræðir var lagt til grundvallar að greiðslutilkynningar sem varnaraðili sendi um væntanlega gjalddaga lánsins með útreikningum á fjárhæð sem greiða skyldi og síðan fyrirvaralaus móttaka hans á greiðslum í samræmi við tilkynningar hafi jafngilt fullnaðarkvittun um greiðslu á því sem gjaldféll hverju sinni við mat á þessari undanþægu reglu lítur hæstiréttur til eftirfarandi atriða a að skuldarar voru í góðri trú um lögmæti skuldbindinganna og að misskilningur um lagaskilning sé þeim að öllu leyti afsakanlegur b að skuldbindingin var til langs tíma eða þrjátíu ára c skuldarar höfðu alltaf verið í skilum og d kröfuhafi var fjármálafyrirtæki að öllu framangreindu virtu taldi hæstiréttur að sá rangi lagaskilningur sem lá til grundvallar lögskiptum aðila það er hin ólöglega tengdu gjaldeyrislán verði í uppgjöri einungis leiðréttur til framtíðar í þessu tilviki kröfuhafi gat því ekki krafið skuldara um viðbótargreiðslur vegna þegar greiddra vaxta aftur í tímann þetta virðist liggja nokkuð ljóst fyrir hins vegar er ýmislegt annað sem enn er óljóst þrátt fyrir þennan gengna dóm það er í fyrsta lagi vegna þess að dómurinn byggir á undantekningu frá meginreglu hann er mjög einstaklingsbundinn og byggir á nokkrum fyrri dómum um lögskipti aðila af því leiðir að það er erfitt að meta nákvæmlega hversu víðtækt fordæmisgildi dómsins er til dæmis hvaða tímamörk á að miða við þegar meta á frá hvaða tíma á að endurreikna lán í dómnum er ekki að finna svar við því hvaða tímamark ætti almennt að gilda

og samskipti kröfuhafa og skuldara í hverju einstöku tilviki sömuleiðis hvort það sé metið svo að skuldari sé alltaf grandalaus um lögmætið og þá frá hvaða tímapunkti hvaða lán teljist hafa verið í skilum og í hvaða tilvikum skuldari teljist hafa fengið fullnaðarkvittun fyrir greiðslu síðan koma ýmis önnur álitamál sem snúa að lánum í frystingu og svo framvegis þegar víkur að lögum númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu sem hér koma að sjálfsögðu við sögu er mikilvægt að taka fram eftirfarandi lögin voru sett til að taka á réttaróvissu sem uppi var eftir dóma hæstaréttar í júní og september tvö þúsund og tíu til að jafna rétt skuldara þar sem það var ekki talið ásættanlegt að viðhalda óvissu um umfang skulda heimila með gengistryggðar skuldbindingar lögin mæltu fyrir um leiðréttingu allra gengistryggðra lána heimila jafnt til bílakaupa og íbúðakaupa óháð lánaskilmálum án þeirra hefðu hátt í áttatíu þúsund skuldarar hugsanlega þurft að sækja rétt sinn til dómstóla og það kynni að hafa orðið tilviljunum háð hvort réttur hefði fengist dæmdur enda dæmi um lögmæta og ólögmæta skilmála innan sömu stofnunar lögin opnuðu í þriðja lagi rétt fólks til að sækja leiðréttingar þótt samningar væru fullefndir og kváðu á um að fyrningarfrestir giltu ekki þannig að unnt væri að taka upp gjaldþrot og fjárnám á grundvelli samninganna lögin fólu í sér verulegar réttarbætur til þeirra sem hér áttu í hlut

og færðu mönnum umtalsverð réttindi sem ekki var ljóst að þeir hefðu á þeim tíma hitt lá alltaf ljóst fyrir og kom skýrt fram að lögunum var ekki ætlað að taka betri rétt af skuldurum en lesa mátti úr dómum hæstaréttar á þeim tíma það var skýrt tekið fram að ef fólk ætti ríkari rétt yrði hann því dæmdur því að kröfuréttindin nytu stjórnarskrárverndar og hún gengi framar lögunum þetta staðfesta bæði meiri og minni hluti dómsins það verður ekki séð að neins konar skaðabótaskylda ríkisins sé hugsanleg við þessar aðstæður það verður ekki séð að með lögum númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu hafi nein fjárhagsleg réttindi verið höfð af fólki eða að aðilar hafi orðið fyrir tjóni vegna laganna þvert á móti markmið laganna var að skilgreina og veita rétt en í engum tilvikum að taka hann af fólki það er misskilningur sem mikilvægt er að leiðrétta að í dómi hæstaréttar komi fram að lög númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu fari gegn stjórnarskránni dómurinn staðfestir það sem fram kom við setningu laganna að þau skerða ekki hugsanlegan betri rétt fólks lögin færðu hins vegar mönnum ekki eða gerðu tilraun til að færa mönnum fyrir fram hugsanlega ríkari rétt það gera þau vissulega ekki enda hefði þá verið tekin mikil áhætta samanber það að hefði niðurstaða hæstaréttar orðið í gær afstaða minni hlutans varúðarsjónarmiðin sem þarna voru höfð að leiðarljósi hafa því reynst skynsamleg þegar víkur að hinum efnahagslegu áhrifum niðurstöðu dómsins eða áhrifanna á fjármálakerfið er mikilvægt að fjalla um það af yfirvegun meðal annars í ljósi óvissunnar um lagaleg álitamál sem enn eru uppi og endanleg fjárhagsleg áhrif en það er hægt að segja eftirfarandi

var um mitt ár tvö þúsund og ellefu um fimm hundruð milljarðar króna sem er nálægt tuttugu og tvö prósent af efnahagsreikningi eiginfjárgrunnur bankanna

það er því mikið svigrúm til staðar þar til þess að takast á við áfall af þessu tagi það liggur að sjálfsögðu ekki fyrir hversu mikið það er á einstaka banka og mikilvægt að það verði greint á næstunni fara í annan leiðangur það sem er hægt að samandregið segja frú forseti á þessu stigi mála og er mikilvægt að árétta aftur er að lög númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu tóku engan rétt af einum eða neinum heldur færðu þau tugþúsundum heimila ríkulegan rétt og auðvelduðu uppgjör mála gagnvart þeim í öðru lagi er erfitt að meta nákvæmlega á þessu stigi

samanber það sem áður sagði að dómurinn byggir á undantekningu frá meginreglu og að um tiltölulega einstaklingsbundna úrlausn er að ræða eða dóm í afmörkuðu tilviki það er í þriðja lagi mikilvægt að um þetta sé nú fjallað yfirvegað á þessu stigi að ekki séu vaktar óraunhæfar væntingar en um leið að og er sjálfgefið að unnið verði mjög markvisst og yfirvegað að úrvinnslu dómsins og leiðréttingu þeirra mála